sia la soluzione ad ogni problema. A voi chiedo di tornare a essere padri e madri è nella famiglia che il fanciullo cresce ed è in questo contesto che il bambino impara dai gesti dei genitori e non da un gioco. Nell'era della cyberdipendenza e degli adescamenti minorili tramite piattaforme ludiche, pensiamo anche